Die Kommission hat im vergangenen Monat ihre neue EU Strategie 2020 als Fortführung der Lissabonner Ziele vorgestellt und unter anderem ein sozialeres Europa gefordert. Wenn wir nachhaltige Beschäftigung für die Bürger Europas anstreben, dann müssen wir gerade jetzt, in wirtschaftlich schwieriger Situation, dafür sorgen, dass die Menschen eigene, gute Ideen selbst umsetzen können, um ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften. Mit dem EU Mikrofinanzierungsinstrument für Beschäftigung sollen die Chancen für einen Neuanfang gegeben und der Weg zum Unternehmertum geebnet werden. Der Weg in die eigenverantwortliche Selbständigkeit geht oft in Etappen. Erste kleinere Investitionen sind besser zu schultern, als große Schuldenberge anzuhäufen. Ein überschaubareres Risiko für den Einstieg in die Selbständigkeit, das suchen besonders Frauen, die oft Startfinanzierungen nachfragen, um den Anfang zu sichern und dann, wenn das Geschäft gut geht, weiter auszubauen.

Wenn es hier Hilfen gäbe, die oft sehr hohen Zinsen und Bearbeitungsgebühren für Kleinkredite niedrig zu halten, dann hätten wir eine Chance, um der Wirtschaft neue Impulse zu geben. Ich begrüße die Idee des Kommissionsvorschlags. Die Ausschüsse im Europäischen Parlament streiten um die Finanzierung. Die Frage nach der Zuständigkeit europäischer Politik ist in diesem Bereich durchaus erlaubt.